En Italie, en Allemagne, en Angleterre et dans l'ensemble des pays européens, les prix baissent.

Le Parlement a déjà voté la nécessité ici de faire en sorte que la plus value soit répartie entre les producteurs et que les agriculteurs ne soient pas victimes des entreprises et de la grande distribution. Je demande donc à la Commission aujourd'hui, mais aussi au Conseil, de revenir sur la remise en cause de la maîtrise de la production, mais en même temps, je dis très clairement que les États membres doivent faire le ménage chez eux parce qu'il y a des pays qui ont respecté les règles des quotas et d'autres qui ne les ont pas respectées.